með þessari þingsályktunartillögu sem nú hefur verið tekin á dagskrá er leitað heimildar alþingi til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fjögur um breytingu á átjánda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun tvö þúsund og þrjú sjötíu og tvö um viðbætur við samþykktir fyrir evrópsk samvinnufélög að því er varðar aðild

á um aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum tilskipuninni er ætlað að vernda rétt starfsmanna til aðildar að málum og ákvörðunum sem snerta starfsemi evrópskra samvinnufélaga reglugerð um samþykktir fyrir slík félög var tekin upp í e e s samninginn í febrúar tvö þúsund og fjögur og er tilskipun henni til nánari uppfyllingar í félagsmálaráðuneytinu er nú unnið að undirbúningi innleiðingar tilskipunarinnar ég legg til herra forseti að þessari tillögu verði að lokinni þessari umræðu vísað til síðari umræðu og háttvirtur utanríksimálanefndar